Madame la Présidente, Madame Ries, nous partageons évidemment l'ensemble des préoccupations. La cigarette électronique n'est pas un médicament, avez vous dit, mais, aujourd'hui, on peut vous annoncer que les grands industriels du tabac, Philip Morris aux États Unis, Japan Tobacco et British American Tobacco, ont déjà acheté une ou plusieurs marques

Leurs objectifs sont clairs si le marché reste aussi rentable et en expansion, ils feront totalement main basse sur ce marché.